Was der Iran jetzt zwei Jahre nach dem Abschluss des Abkommens braucht, ist die Aufhebung der Sanktionen. Der Iran braucht Arbeitsplätze, der Iran braucht Perspektiven für die Jugend. Der Iran hält sich an das Abkommen. Der Iran hat den IS im Irak und Syrien mit bekämpft und mit vernichtet. Er hat zusammen mit Russland den Frieden in Syrien in erreichbare Nähe gebracht, und das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten sollte auch wieder mehr und mehr Primat der Außenpolitik der EU werden.